Pane předsedající, paní Mogheriniová, většinou preferuji, když tyto urgentní rezoluce se týkají pouze jednoho případu a kdy můžeme pomoci jednomu člověku nebo skupině osob dostat se z vězení nebo z nějaké tíživé situace. Nicméně situace

Jsme svědky obrovské politické, lidskoprávní a humanitární krize. Celá krize eskalovala obrovskými nepokoji a má za následek stovky obětí, stovky tisíc uprchlíků, stovky násilně vysídlených osob. A tisíce lidí, kteří dneska nesou osudy tohoto krvavého konfliktu. Mimo civilistů jsou systematicky napadáni novináři, aktivisté, političtí oponenti, kteří upozorňují na praktiky stávající vlády a posilování moci a zastrašování.